Spoštovani predsednik državnega zbora, hvala za besedo. Spoštovani predsednik vlade, spoštovani ministrski zbor, poslanke in poslanci. Predstavila bom stališče, poslanske skupine SMC glede zakona o fiskalnem pravilu, ki ga danes obravnavamo. Pa če grem od začetka. Leta tisoč devetsto sedemindevetdeset so države članice EU sprejele pakt za stabilnost in rast, ki vsebuje skupne usmeritve za ekonomski razvoj v okviru EU. Zagotavljanje vzdržne javnofinančne politike je del tega pakta. Natančneje, temelj fiskalnega pakta je zlato pravilo, po katerem morajo biti proračuni držav podpisnic uravnoteženi ali v presežku. Pakt za stabilnost in rast so države članice EU kasneje večkrat dopolnjevale in nadgrajevale, ta prizadevanja pa so v letu dva tisoč dvanajst pripeljale k pripravi in potrditvi fiskalnega pakta kot posebne mednarodne pogodbe, ki ureja temeljna vprašanja izvajanja javnofinančnih politik v državah članicah EU. Posebej tistih, ki so se odločile za vključitev v monetarno unijo. Slovenija je podpisnica tega fiskalnega pakta. V skladu z drugim odstavkom tretjega člena ta, pakt države pogodbenice zavezuje, da v enem letu od začetka veljavnosti te pogodbe v svojo zakonodajo vključijo ustrezna fiskalna pravila za krepitev fiskalne discipline. V letu dva trinajst je Državni zbor Republike Slovenije tako sprejel spremembo stooseminštiridesetega člena ustave republike Slovenije. S to spremembo je določil temeljno načelo javnofinančne politike države in določil, da se zakonom, ki ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, določijo načini in časovni okvir izvajanja načela srednjeročne uravnoteženosti proračunov države brez zadolževanja, merila za določitev izjemnih okoliščin in načine ravnanja ob njihovem nastopu. To je bil prvi korak, ne pa tudi zadosten ukrep za srednjeročno stabilizacijo gospodarskih razmer v Sloveniji. S to spremembo stooseminštiridesetega člena ustave smo v Sloveniji svoj pravni red prilagodili zahtevam evropskega fiskalnega pakta. A to je le pravni okvir in začetek nove poti. Slediti mu bodo morali še drugi zakoni, reformska ekonomska politika, socialni dogovor in drugi ukrepi, ki nam bi prinesli več produktivnih naložb za gospodarski preobrat. Zato tega pravila ne vidimo kot magično rešitev, ocenjujemo pa, da gre za pomemben instrument nujno potrebnega uravnoteženja javnih financ. Slovenija je sicer že do zdaj imela pravilo uravnoteženih javnih financ zapisano v zakonodaji, konkretno v zakonu o javnih financah, a ga žal nismo spoštovali. Očitno potrebujemo nekaj več, kot je samo zakon, da bi se sprejetega resnično držali. Kar smo z zapisom v Ustavo republike Slovenije kot najvišji pravni akt tudi storili. Je pa prvi naslednji korak vsekakor sprejetja danes predlaganega zakona o fiskalnem pravilu. Sprejetje zakona o fiskalnem pravilu na osnovi spremembe ustave bo vsekakor pomenilo napredek pri vodenju fiskalne politike, saj je diskrecijska fiskalna politika vodila v v nevzdržne proračunske primanjkljaje. Fiskalna politika, temelječa na fiskalnih pravilih, naj bi zaradi večje transparentnosti in kredibilnosti vodila do hitrejše konsolidacije javnega dolga, dolgoročne vzdržnosti javnih financ ter manjše procikličnosti fiskalne politike. Pri samem konceptu fiskalnega pravila je potrebno upoštevati tudi pomembno dejstvo, da je Slovenija država članica Evropske unije, ki uporablja skupno valuto in nima možnosti uporabe monetarne politike, zato ji javnofinančna pravila Evropske unije omogočajo več fleksibilnosti pri uporabi fiskalne politike. Z vključitvijo Slovenije v monetarno unijo ob spremenjenih makroekonomskih pogojih tako nimamo več deviznega tečaja, s katerim bi bilo mogoče vsaj do neke mere popravljati slabosti preostalih politik, oziroma z drugimi besedami, slabosti preostalih politik so postale relativno dražje za državo in teh ni bilo malo na področju fiskalne politike. Tako je imela Slovenija v pogojih zanjo visoke gospodarske rasti v letih neposredno pred krizo samo uravnotežen javnofinančni položaj, čeprav bi morala imeti znaten presežek. V času trajanja same krize pa je vlada izrazito zamujala s prepotrebno javnofinančno konsolidacijo. Slabosti so bili tudi na področju strukturnih politik, kjer se je predolgo oglašalo s sprejetjem prepotrebnih strukturnih reform, kar se je sčasoma odrazilo v izgubljanju tudi mednarodne konkurenčnosti. Kot rečeno, je bil ključni namen spremembe stooseminštiridesetega člena Ustave Republike Slovenije zagotoviti dolgoročno vzdržnost javnofinančne politike ob upoštevanju prevzetih mednarodnih obveznosti. Skladno s tem morajo biti rešitve v izvedbenem zakonu o fiskalnem pravilu v kar največji meri usklajene z določbami iz mednarodne pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in opravljanju v ekonomski in monetarni politiki. Pri tem je pomembno tudi to, da mora Vlada Republike Slovenije že v skladu z usmeritvami EU sprejemati takšne rešitve, ki srednjeročno zagotavljajo makroekonomsko stabilnost in ravnovesje. Fiskalno pravilo lahko enostavneje opredelimo kot stalno omejitev pri vodenju fiskalne politike, ki jo izrazimo z indikatorjem fiskalne porabe. S fiskalnim pravilom, ki je tudi temelj fiskalnega pakta, se namreč država podpisnica zaveže, da ne bo porabila več, kot ustvari, z drugimi besedami nacionalni proračun države mora biti uravnotežen ali pa izkazovati presežek. V skladu s fiskalnim paktom bo cilj veljal za doseženega, če letni strukturni javnofinančni primanjkljaj države, torej primanjkljaj, ki ne upošteva ali konjunkture ali recesije, ne bo presegel meje nič cela pet odstotka bruto družbenega proizvoda. Če je javni dolg občutno nižji od referenčne vrednosti šestdeset odstotkov bruto družbenega proizvoda, se lahko meja primanjkljaja določi na enem odstotku bruto družbenega proizvoda. Ključno merilo pri določitvi minimalne vrednosti na nivoju Evropske unije sta vprašanji preseganja mejne vrednosti za javnofinančni deficit na ravni tri procente BDP in dolgoročne vzdržnosti javnih financ, ki je odvisna predvsem od višine dolga sektorja država in stroškov potencialnih obveznosti, ki bi v prihodnosti lahko močno vplivale na javno porabo. Zaradi tega je Evropska komisija določila srednjeročni cilj za Slovenijo izravnan strukturni saldo. Res je, da je trenutni srednjeročni cilj, ki ga je Evropska komisija postavila na ravni strukturne uravnoteženosti, vendar pa se to lahko zniža, ko bo Slovenija izvedla strukturne ukrepe, ki bodo izboljšali dolgoročno vzdržnost javnih financ in dvignili potencialno gospodarsko rast. Odstopanje od srednjeročnega cilja je le v izjemnih gospodarskih razmerah, na primer v obdobju globoke gospodarske krize, oziroma kot to določa zakon. V tretjem členu predlaganega zakona je opredeljeno fiskalno pravilo skladno z načelom srednjeročne uravnoteženosti, ki izhaja iz drugega odstavka spremenjenega stooseminštiridesetega člena Ustave Republike Slovenije. Šteje se namreč, da so prihodki in izdatki proračunov države srednjeročno uravnoteženi brez zadolževanja, če strukturni saldo sektorja država posameznem letu ni nižji od srednjeročnega fiskalnega cilja, pri čemer se kot minimalna vrednost srednjeročnega fiskalnega cilja upošteva vrednost, določena v mednarodni pogodbi, ki ureja stabilnost, usklajevanje in opravljanje v ekonomski in monetarni uniji. S tem odstavkom se določi fiskalno pravilo. Le-to zavezuje sektor država kot celoto in ne zahteva, da je proračun ali finančni načrt vsake posamezne institucionalne enote sektorja država srednjeročno uravnotežen. Izhodišče je, da mora biti strukturni saldo sektorja država v posameznem letu višji ali vsaj enak srednjeročnemu fiskalnemu cilju. Najnižja dopustna vrednost srednjeročnega fiskalnega cilja je strukturni deficit v višini nič cela pet procentov BDP, kot to trenutno opredeljuje tudi mednarodna pogodba o stabilnosti, usklajevanju in opravljanju. Srednjeročni fiskalni cilj za sektor država kot celoto sicer ob upoštevanju prevzetih mednarodnih obveznosti, predpisov in aktov Evropske unije določi Vlada Republike Slovenije. Srednjeročni fiskalni cilj, ki se določi v razponu med strukturnim deficitom na ravni nič cela pet procentov BDP-ja in ne omejenim strukturnim presežkom. To sicer pomeni, da znotraj srednjeročnega obdobja v posameznem letu lahko pride do minimalnega strukturnega deficita, vendar največ do nič cela pet procentov BDP, v srednjeročnem obdobju pa je to skladno z določili ustave potrebno zagotoviti, da tekoča javno finančna poraba ne ustvari dolga. Bistvo pri tem pa je, da v dobrih ekonomskih časih lahko ustvarimo višje javnofinančne prihranke. Poslanski skupini SMC razumemo, da je opisana opredelitev načela uravnoteženosti primernejša od zapisa numeričnih pravil, saj bi se s tem pristopom povečalo tveganje za potrebo po večkratnem spreminjanju zakona, ko Vlada Republike Slovenije določa nove vrednosti srednjeročnega fiskalnega cilja glede na spremenjene okoliščine ali referenčno vrednost srednjeročnega fiskalnega cilja na podlagi evropskih izračunov, ki se navadno spreminjajo vsaka tri leta. Predlog zakona pa z drugim odstavkom tretjega člena še operacionalizira fiskalno pravilo iz prvega odstavka, saj je strukturni saldo kategorija, odvisna od tekočih gospodarskih gibanj. Za zagotovitev predvidljivosti v proračunskem načrtovanju se na podlagi določenega srednjeročnega fiskalnega cilja in glede na predviden obseg prihodkov sektorja država določi najvišji možni obseg izdatkov sektorja država. Iz povedanega sledi, da zastavljanje numeričnih ciljev fiskalne politike lahko izkaže za prociklično in kontraproduktivno. Tega ta zakon ne predvideva, uvaja pa se srednjeročno sidro javnofinančne stabilnosti, ki poleg trdnih zavez k omejitvi zadolževanja omogoča večjo fleksibilnost v recesiji. Mehanizem doseganja te fleksibilnosti ob trdnih srednjeročnih temeljih pa je prav fiskalno pravilo. Kot že poudarjeno, je bistvo fiskalnega pravila, da v recesijah omogoča povišano trošenje države in ustvarjanje presežkov v dobrih časih. V poslanski skupini SMC menimo, da mo na podlagi povedanega predlagani vladni zakon omogoča določeno fleksibilnost vladam pri svojem delovanju in sestavljanju proračunov ter daje več prostora za vodenje proticiklične ekonomske politike. Kljub temu pa se zavedamo, kot sem že omenila, da fiskalna pravila niso zadosten pogoj za uspešno fiskalno konsolidacijo v Sloveniji brez ustreznih strukturnih reform. S predlogom tega zakona se določa tudi prehodno obdobje, ki ga razumemo tako, da se bo do leta dva tisoč devetnajst odpravil strukturni primanjkljaj, tako je namreč zapisan petnajsti člen tega zakona. Slovenija bo zaradi tega morala minimalno zmanjševati strukturni primanjkljaj v višini nič cela pet procentov BDP. Sedanje napovedi kažejo, da se bo gospodarstvo pobiralo nekje do leta dva tisoč devetnajst. Leto dva devetnajst naj bi bilo po izračunih leto, v katerem bo izravnan strukturni primanjkljaj in dejanski primanjkljaj, ki bo najmanj izravnan ali v presežku. Tako bo seveda, če ne bodo nastopile, izjemne okoliščine. Če bi hitreje zmanjševali primanjkljaj, kot to predvideva ta zakon in pakt o stabilnosti, bi s tem povzročili gospodarsko škodo, več brezposelnih, slabši položaj občutljivih skupin, kot so upokojenci, prejemniki socialnih transferjev, mladi in drugi. To se bi zgodilo na primer na podlagi uporabe švicarske formule. Zakon tudi določa načelo previdnosti pri načrtovanju prihodkov in odhodkov, kar v poslanski skupini SMC pozdravljamo, ker se zavedamo težav v napovedovanju prihodkov. Dejansko pa bo potrebno prilagajati izdatke proračunov sektorja država spremembam prihodkov na letni ravni. Državni zbor bo določil tako ciljni saldo in zgornjo mejo izdatkov, kombinacija obeh je bolj smiselna, ker je lažje slediti cilju dejanskega salda. V poslanski skupini SMC smo z ostalimi koalicijskimi partnerji zahtevali splošno obravnavo tega zakona prav z namenom, da se jasno soočijo različna mnenja in da skupaj najdemo rešitev, ki bo omogočila vzdržno fiskalno politiko, ki ne bo škodovala ne prebivalstvu in ne gospodarstvu. Spoštovani, poslanska skupina SMC bo predlagani zakona v prvi obravnavi, podprla oziroma ocenjujemo, da je ta predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. Če strnem še enkrat, zakaj, lahko kot pozitivno ocenim predvsem pet ključnih sporočil predlaganega zakona. Prvič, fiskalno pravilo zagotavlja najmanj uravnoteženi saldo sektorja država v srednjeročnem obdobju brez ustvarjanja dolgov za tekočo javnofinančno porabo. Drugič, pravilo omogoča vodenje proticiklične fiskalne politike v slabih časih do meje, dopuščene s pogodbo o stabilnosti, opravljanju in usklajevanju v ekonomski in monetarni uniji ter bolj ambiciozno proticiklično fiskalno politiko v dobrih časih. Na ta način se lahko ustvari več fiskalnih rezerv. Tretjič, zaradi asimetričnosti pravilo omogoča omejeno uporabo fiskalne politike za spodbujanje gospodarstva v slabih časih, ko je učinek fiskalne politike za uravnavanje gospodarske aktivnosti močnejši in bolj restriktivne javne finance v dobrih časih, ko je ta učinek manjši. Četrtič, pravilo zmanjšuje tveganje procikličnosti pri načrtovanju fiskalne politike, ki se lahko pojavi zaradi metodoloških problemov določanja trenutnega položaja gospodarstva v poslovnem ciklu. In petič, pravilo zmanjšuje tveganje precejšnjih napak pri volatilnosti pri načrtovanju fiskalne politike, ki so posledica negotovosti zaradi metodoloških problemov določanja trenutnega položaja gospodarstva v poslovnem ciklu. Zagotavljanjem manevrskega prostora do strukturnega deficita v višini nič celih pet procentov BDP v posameznem letu. To je utemeljitev poslanske skupine SMC, zakaj bomo ta zakon, kot že rečeno, v tej fazi obravnave podprli. Hvala.